Si nous proposons qu'il y ait un débat annuel sur l'état de l'Union en présence du président du Conseil européen et du président de la Commission, ce n'est pas pour remplacer le débat annuel actuel mais pour compléter le débat qui, actuellement, porte sur le programme législatif par un débat plus large sur la situation interne et externe de l'Union. Deuxième remarque, j'ai été très frappé par le très large consensus, sur tous les bancs du Parlement, sur le diagnostic, consensus auquel appartiennent, à la fois, les défenseurs traditionnels de l'Europe communautaire et aussi ceux qui préfèrent une Europe intergouvernementale. C'est l'intérêt des uns et des autres que nos deux institutions, le Conseil européen et le Parlement européen, travaillent mieux ensemble. On dit qu'il faut être deux pour danser le tango. D'après le traité, aujourd'hui, le partenaire naturel du Parlement pour danser le tango, c'est le Conseil, mais le conseil des ministres est paralysé et, de son côté, le Conseil européen danse le tango tout seul, le Parlement n'ayant pas le droit d'être son partenaire.

De deux choses l'une, ou bien ce vote est clair et massif et il y a un vainqueur, à ce moment là, le rôle du Conseil européen sera le rôle d'un chef d'État collectif, le rôle de la reine d'Angleterre, ou bien le résultat n'est pas tout à fait net, et, à ce moment là, ce sera plutôt le rôle du roi des Belges.